Pani Przewodnicząca! Oskarżenia elit maltańskich o korupcję, nieuczciwe praktyki współpracy z biznesem oraz wspieranie funkcjonowania rajów podatkowych nie są czymś nowym wystarczy wspomnieć sprawę Johna Dalliego, byłego komisarza ds. zdrowia, która wstrząsnęła Brukselą w 2012 r. Znamienne jest też to, że po raz kolejny w tym roku omawiamy tu w Parlamencie kwestię praworządności Malty. Wcześniej uczyniliśmy to w kontekście Panama Papers oraz kontrowersyjnego maltańskiego programu sprzedaży obywatelstwa. Coraz częściej się mówi o tym, że działające na Malcie zbyt luźne regulacje finansowe zamieniły ją w kraj przestępczości zorganizowanej. W związku z tym chciałbym zapytać pana przewodniczącego Timmermansa, którego troska o praworządność jest nam w Polsce doskonale znana, jak to się stało, że nie był pan w stanie dostrzec wcześniej, aż do tego strasznego mordu, że na Malcie być może nie jest najlepiej z praworządnością? Jak to się dzieje, że pan nie jest w stanie dostrzec problemów związanych z prawami fundamentalnymi w Hiszpanii, we Francji, w pana kraju? Może ma pan fałszywe priorytety? Może pańska uwaga jest wybiórcza? A może ma pan podwójne standardy?